Dyskutujemy o budżecie 2020 i jest to budżet niezwykle trudny i skomplikowany dla całej Unii Europejskiej. Tym bardziej należą się wyrazy podziękowania pani poseł Hohlmeier za podjęcie się tego zadania. Dlaczego jest to budżet trudny?

Musimy być świadomi tego, że w miarę upływu czasu rok 2020 będzie właśnie rokiem zwiększonych wydatków na niektóre już rozpoczęte projekty. Po drugie jest to ostatni rok już z perspektywy finansowej który trafia na bardzo niepewną i niejasną sytuację z brexitem. Jak powiedział mój szanowny poprzednik szykuje nam się chaos, w związku z czym budżet musi być tak skonstruowany, żeby mógł być w jakiś sposób dostosowany do sytuacji nieprzewidywalnej i sytuacji chaotycznej. Nie jest wykluczone, że budżet na rok 2020 będzie musiał być modyfikowany w zależności od sytuacji, która będzie z brexitem. Po trzecie jest to budżet, który tak naprawdę jest przygotowywany równolegle do prac nad nową perspektywą finansową. I to co, jest ciekawe w tym budżecie, to to, że w gruncie rzeczy ten budżet wprowadza pewne elementy już w roku 2020, nad którymi pracujemy na lata po roku 2020, w związku z czym już dzisiaj jakby sprawozdawca nam pokazuje, że są pewne elementy, które muszą być wykonane nie czekając na pierwszy stycznia

Mówimy o tym w nowej perspektywie, że trzeba to zwiększyć nawet trzykrotnie w przypadku Erasmusa ale już w roku 2020 trzeba wejść na tę ścieżkę. Podobnie zresztą bardzo interesujące jest to, że wchodzimy na ścieżkę dotyczącą kwestii obronności w programy przygotowujące przyszły fundusz obronności, czyli inaczej mówiąc rok 2020 jest tak naprawdę rokiem przygotowującym do nowej perspektywy finansowej, a nie tylko rokiem kończącym.